le respect de normes sociales et environnementales.

Et encore faudrait il que nous montrions du doigt les États Unis d'Amérique, qui ont quitté la table des négociations en remettant en cause la présidence de ce groupe de travail.

Je voudrais mettre à profit ce temps de parole pour attirer votre attention sur un point qui, généralement, ne marque personne.

Je pense que nous sommes la puissance mondiale la plus à même d'intervenir pour aller dans le sens d'un monde ordonné sous l'égide des Nations unies dans les domaines essentiels pour l'humanité en ce qui concerne la course que l'on observe partout vers les richesses et les matières premières. Je conclus il est temps que l'Union européenne se prononce pour que les grands espaces profonds marins soient placés sous la compétence internationale de l'ONU et qu'il en aille de même avec les satellites et l'exploitation extraplanétaire, puisque comme vous le savez les États Unis d'Amérique reconnaissent maintenant le droit de s'approprier, de manière privée, des espaces de la Lune.